Hoy quiero hacer llegar a este Pleno una historia que empezó en Barcelona y ha llegado hasta Lesbos. Una voluntaria catalana, que se encuentra en uno de los campos de refugiados de este territorio, le pidió a su madre que le enviara toda la ropa térmica y de montaña que pudiera recoger, debido a las bajísimas temperaturas que están viviendo. La madre empezó a enviar mensajes de a sus amistades y este mensaje se convirtió en una cadena que ha desbordado todas las expectativas. El resultado, en muy pocos días cinco tráileres con más de mil cajas de ropa recogida, que ya están repartidas en Lesbos. Esta es una buena expresión, una más, estoy seguro, de la solidaridad de los europeos, pero choca radicalmente con la inacción de los Estados. Los gobiernos estatales son incapaces de encontrar una solución que garantice los derechos de los que huyen de la tragedia de la guerra. Todos estamos interpelados para ayudar urgentemente. Por eso, si el reto para estas familias de Barcelona que simplemente empezó con un WhatsApp ha traspasado fronteras y se ha hecho realidad en pocos días, los Estados y demás instituciones, pero sobre todo los Estados, ¿no serán capaces de ayudar, socorrer y acoger a los refugiados?